ETA francuskiego policjanta, pana Jeana Serge'a Nérina, uświadamia nam, że problem terroryzmu w Europie nie został jeszcze rozwiązany. W imieniu swoim i Parlamentu przekazuję wyrazy współczucia rodzinie zamordowanego. Mamy nadzieję, że policja hiszpańska i francuska doprowadzi przed wymiar sprawiedliwości nie tylko bezpośrednich zabójców, ale także ich mocodawców. Druga niepokojąca informacja aresztowanie na Kubie około 30 uczestniczek demonstracji należących do ruchu Kobiety w bieli. Panie te to matki i żony przetrzymywanych w więzieniu opozycjonistów.